Tisztelt Elnök Úr! A Schengeni Információs Rendszer, akárcsak a schengeni térség, maga az európai sikertörténet. Az európai polgároknak a legkézzelfoghatóbb vívmányát jelenti, a belső határnélküliséget, ugyanakkor nem veszélyeztetve biztonságukat. Hiszen csak 2015 ben az illetékes nemzeti hatóságok közel 2,9 milliárd alkalommal ellenőriztek személyeket és tárgyakat biztonsági célzattal a SIS ben tárolt adatok alapján. A holnap szavazásra kerülő új javaslat ezt a biztonsági elemét a schengeni rendszernek erősíti tovább, hogy az megfelelő választ tudjon adni az új migrációs és terrorizmus általi kihívásokra is. Üdvözlendő, hogy végre nagyobb figyelmet kap, gyorsabb és hatékonyabb lesz az eljárás az eltűnt gyermekek felkutatásában, amelynek sikere sokszor az első huszonnégy órán múlhat. Hatékonyabbá válik a kitoloncolásra váró vagy a beutazási tilalom alá eső illegális migránsok elleni eljárás. Az arcképek tárolásával könnyebben beazonosíthatóvá válnak bűnözők és terroristák. Az Európai Néppárt törekvéseivel egyezik a megújított rendszer, hiszen tükrözi valamennyi meggyőződését, hogy nincs szabadság biztonság nélkül. Ezen új generációs információs rendszer pedig épp biztonságunkat növeli majd. Ugyanakkor nem szabad felednünk, hogy belső határnélküliségünk csak addig fenntartható, ameddig külső határaink biztonságát garantálni tudjuk.